A legsérülékenyebbek azok a gyermekek, akik szülők nélkül kénytelenek felnőni, jobb esetben más felnőttek felügyelete alatt, más esetben teljesen felügyelet nélkül. Abban a tagállamban, ahonnan én jövök, Romániában, komoly problémát okoz a felügyelet nélkül hagyott kiskorúak rendezetlen helyzete. Ennek oka, hogy több millió román állampolgár dolgozik az EU gazdagabb nyugati tagállamaiban és sokan hátrahagyják gyermekeiket, rábízva azok nevelését nagyszülőkre, barátokra, vagy magukra hagyják őket. Ez ma már tömeges jelenségnek számít Romániában és súlyos gondokat okoz. Egy statisztika szerint több tízezer ilyen gyermek él az országban és nyilván sokan nem jelennek meg a hivatalos számokban. Más közép kelet európai államokban is ismert ez a jelenség. Ha megelőzésről beszélünk, akkor tennünk kell valamit az ilyen káros gyakorlatok ellen, hiszen a szülői felügyeletet nem lehet pótolni, mindig sérülékenyek lesznek azok a gyermekek, akik mellett nincsenek ott a szüleik. Nem engedhetjük, hogy az Unión belüli szabad munkavállalás joga elősegítse azoknak a helyzeteknek a kialakulását, amelyekben a gyermekek kiszolgáltatottá válnak.